Je crois qu'il est important que nous ayons ces débats, qui sont à la fois démocratiques, transfrontières et publics.

Dombrovskis d'être là aussi. Vous avez rappelé à très juste titre les niveaux de chômage, qui à mon avis, devraient être au centre de toutes nos discussions sur l'avenir de l'Union économique et monétaire. Je voudrais également souligner un point vous avez parlé de la légitimité et rendu hommage au dialogue économique. Alors je vais, pour une fois, être totalement immodeste.

d'ailleurs, ils ne savent pas qu'il y en a eu un des quatre présidents.

Nous avons, dans le rapport des cinq présidents, l'annonce de la création d'un groupe de travail. Je crois que tout cela lasse un peu l'opinion et qu'il faudrait un peu plus passer aux actes. M. Rosati l'a très bien dit tout à l'heure, la vraie question est de savoir si nous faisons tout pour que l'Union économique et monétaire continue, prospère, apporte du travail et de la compétitivité. De ce point de vue là et ce n'est pas un reproche j'insiste juste sur l'effort que nous devons faire collectivement nous ne pouvons pas aller parler devant l'opinion de l'union de marchés des capitaux.

c'est le but qui compte, et non l'instrument. Je voudrais quand même faire un dernier point sur une question. Vous avez dit que ce Parlement est celui de la zone euro, le Parlement de l'euro.

Serait il légitime de continuer à avoir un Parlement qui se prononce pour des gens qui nous disent que de toute façon, ils ne veulent plus faire partie du même système?

Ce Parlement est bien le Parlement de la zone euro, et il entend le rester aussi longtemps que tout le monde voudra faire partie du projet commun. Par contre, il est probable que nous ayons à clarifier les choses dans les mois et les années à venir.